Madame la Présidente, 2020 devait être l'année de la biodiversité mais les incendies qui ont ravagé l'Australie nous rappellent l'urgence qu'il y a à agir. Plus d'un milliard d'animaux ont péri sous les flammes, dont certains sont classés parmi les espèces en voie de disparition. Si les images de koalas ou de kangourous en détresse ont bouleversé le monde, ils ne sont que la partie visible et médiatique d'un phénomène mondial, dont l'homme est le principal responsable l'érosion sans précédent de la biodiversité de notre planète.

Nourriture, oxygène, énergie, médecine, matières premières, régulation du climat, les services que nous fournit notre planète sont tout simplement vitaux.

Réveillons nous pour inverser la tendance. Il faut que la Commission européenne comme les États membres s'engagent plus fermement dans le cadre de la prochaine stratégie sur la biodiversité à horizon 2030. Soyons des leaders dans ce domaine dès maintenant afin que la COP 15 soit un véritable succès qui puisse déboucher sur des objectifs contraignants, mesurables et applicables.